Hvala za besedo. Glejte, so takšni in drugačni populizmi, so pa populizmi, ki stopijo v laž. Gospa Jeraj je izkušena v politiki, vidna članica in je debelo lagala, da sem jaz nekaj ubesedoval. Dovolj razumno govorim, da bi me lahko razumela tudi, če hočete, iz kakih družinskih zgodb mojih staršev, se zavedam, kaj pomeni narediti fasado, ampak bomo mi zdaj tule doktorat iz fasad delali in navsezadnje smo državljanke in državljani Slovenije, ne le Slovenci, tudi Slovenke, tudi marsikaj, kdo drugega, ne, verjetno tudi jaz ali pa tudi Grims, katerega prababica je prišla z otoka, si je želel narediti fasado. To je ustavna materija. Pričakujem, da se mi opraviči gospa Jeraj. Hvala.